Gelukkig hebben we dit pakket, waarin veel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat we daar de mist mee ingaan. Als we dus vóór het plan stemmen, moeten banken voortaan meer geld in hun reserves houden. De zogenaamde bankenbuffers gaan in Europa dus verder omhoog. Dat is positief. Maar tegelijkertijd is onze taak nog niet af. Te veel banken hebben nog veel te veel oninbare leningen op hun balans. Als de kiezer mij opnieuw het vertrouwen geeft, is dat ook hetgeen waar ik voor zal knokken in de komende vijf jaar. Regels voor banken moeten scherper worden als het gaat om leningen die niets of bijna niets waard zijn. Bovendien vind ik dat banken voorzichtiger moeten zijn als het gaat om de staatsobligaties die ze hebben. Want als landen hun zaakjes niet op orde hebben, mag dat geen effect hebben op banken en al helemaal niet op de spaarders. Laten we wel wezen, banken zijn niet onze vijanden.

Zij helpen ons met de aanpak van terrorisme en andere misdaden, en met de slag naar de verduurzaming en de financiering van innovatieve ideeën.